2 způsobila v oblasti pojistných trhů členských států značnou právní nejistotu. V prvním odstavci se stanovuje, aby pohlaví nebylo faktorem výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb. Ve druhém odstavci se však hovoří o povolení přiměřených rozdílů u jednotlivých pojištěnců, je li pohlaví určujícím faktorem při zhodnocení rizika založeného na příslušných a přesných pojistněmatematických a statistických údajích. To samo o sobě vede k nejistotě, protože nebylo definováno, co znamenají přiměřené rozdíly ve výši pojistného z hlediska pohlaví. Právní nejistota byla umocněna rozhodnutím Evropského soudního dvora. Je zajisté správné řešit rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám. V tomto případě však jde snaha proti elementární logice pojistněmatematických algoritmů.

u životního pojištění, byla pro ženy vždy uzpůsobena tomu, že se ženy statisticky dožívají vyššího věku, tudíž jsou pro pojišťovny v otázce životního pojištění méně rizikové.

Bylo li záměrem zrovnoprávnit ženy a muže a pomoci jim k rovnějšímu přístupu ke službám, pak se tato konkrétní snaha obrátila proti ženám samotným. Hovořím o životním pojištění, neboť takto to proběhlo v České republice, kterou zde zastupuji.